Monsieur le Président, chers collègues, comme ceux qui m'ont précédé, je voudrais tout d'abord remercier nos deux rapporteures, Kathalijne Buitenweg et Elizabeth Lynne, pour le remarquable travail qu'elles ont effectué dans le cadre je le rappelle d'une coopération renforcée. Si je me sens très proche, à titre personnel, de la ligne générale défendue par Elizabeth Lynne, je veux saluer ici l'intelligence, l'esprit d'ouverture et le souci de conciliation dont Kathalijne Buitenweg a fait preuve pendant toute la discussion au sein de notre commission pour essayer d'aboutir à un rapport équilibré et qui serait soutenu par une large majorité parlementaire. J'espère qu'elle réussira et que les éléments les plus radicaux d'un côté, me semble t il, parfois de l'autre ne parviendront pas à empoisonner le vote. À cet égard et qu'on me permette de dire que je ne suis pas connu pour être un fanatique de gauche je dois dire que je suis étonné et consterné par l'amendement déposé par notre collègue que j'estime par ailleurs M.

Tu as fait état de fantasmes, tu n'as pas fait état de raisons. Si on lit la justification de ton amendement, on ne peut qu'être consterné par son indigence refuser de lutter contre les discriminations parce qu'on a peur d'un excès de bureaucratie.

Lutter contre les discriminations, ce n'est pas une affaire de droite ou de gauche, c'est une affaire d'humanisme et de respect des droits fondamentaux.